Madame la Présidente, si l'ambition d'une neutralité carbone en 2050 sur le territoire européen est un objectif louable, l'Union européenne se heurte une fois de plus au mur de ses contradictions. Comment prôner en même temps le durcissement des taxes carbone en Europe d'un côté et de l'autre, le grand déménagement du monde par la multiplication des accords de libre échange. Ce n'est pas aux contribuables de payer pour compenser un tant soit peu les effets délétères de votre politique économique. C'est cette politique elle même, qu'il faut changer par la réappropriation du local, du circuit court et du patriotisme économique. Au profit d'autres énergies renouvelables plus coûteuses et moins efficaces, vous souhaitez réduire de manière idéologique, la part du nucléaire dans le mix énergétique c'est une erreur politique et écologique. Le nucléaire est l'énergie la moins chère, la plus décarbonée dont nous disposons aujourd'hui, indispensable au développement massif des filières hydrogènes, promues à juste titre par l'Union européenne.

La transition écologique ne doit être ni punitive, ni sacrificielle, elle doit au contraire être un moyen d'offrir de nouveaux débouchés à notre industrie et d'améliorer, avec raison, la qualité de vie des Européens en les réenracinant dans leur environnement.